Gerbiamas Pirmininke, taip, tikrai, diskriminacijai negali būti vietos Europos Sąjungoje. Bet kodėl vienuolika metų antidiskriminacinė direktyva nepajudėjo į priekį? Prisimenu, dar du tūkstančiai keturioliktais metais Komisijos pirmininkas J. C. Junckeris nurodė, jog vienas iš Komisijos prioritetų bus įtikinti valstybes nares, susitarti dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos, ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Deja, bet kol kas direktyva nepajudėjo iš mirties taško. Tarybos įtikinti nepavyko. Taigi labai tikimės, ypač iš naujosios Komisijos, daug aktyvesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, siekiant rasti kuo skubesnį susitarimą dėl šios direktyvos priėmimo. Ir tikrai nuoširdžiai dėkoju pirmininkaujančiai Suomijai, kuri ryžosi sėsti prie bendro stalo ir plačiau aptarti būtent šios direktyvos judėjimo į priekį galimybes.